Les recommandations de cette commission d'enquête concernent tous les constructeurs automobiles qui ont dépassé les normes de pollution votées ici il y a dix ans. Ces recommandations doivent être gravées dans le marbre si l'on veut protéger les droits des 500 millions de consommateurs européens ainsi que leur santé face à la pollution de l'air.

C'est pourquoi il faut créer un gendarme européen indépendant pour faire le travail que personne n'a su faire, ni les constructeurs, ni les États membres, ni la Commission.

Juncker, même par M. Tajani il nous faut une agence de surveillance du marché automobile. C'est le seul moyen de redonner de l'efficacité à l'Europe pour qu'elle soit entièrement au service des citoyens.